Signor Presidente, onorevoli colleghi, in più occasioni ho sostenuto che l'eurozona dovrebbe avere una politica economica coesa e chiara ed avanzare nell'integrazione delle politiche di spesa e di bilancio. La soluzione però non può essere poi di costruire una specie di Stati Uniti dell'euro, ma di creare invece un meccanismo per arrestare le incertezze, l'instabilità, un meccanismo che metta in comune le risorse attraverso l'adozione di obbligazioni comuni oppure con misure di vigilanza collettiva molto più stringenti di quelle attuali sulle politiche finanziarie e di bilancio. Dobbiamo garantire gli impegni di spesa dei singoli Stati, proteggere soprattutto i risparmiatori europei da eventuali fallimenti delle banche e creare un sistema che permetta ai consumatori di poter intraprendere le azioni necessarie per tutelarsi. Siamo favorevoli ad istituire in campo BCE la responsabilità per la supervisione bancaria della zona euro. Essa deve svolgere una funzione consultiva per le autorità di supervisione nazionali e per quelle di quei paesi membri che, seppur non condividendo la valuta euro, rappresentano parti imprescindibili e importanti del mercato unico. Dobbiamo favorire l'integrazione delle banche sottoposte a sorveglianza unica senza appesantire i bilanci degli Stati in difficoltà e dobbiamo garantire che i cittadini, i risparmiatori che hanno sostenuto i sistemi creditizi con i loro risparmi abbiano delle garanzie e dobbiamo impedire l'eccessivo accorpamento di istituti bancari e migliorare la definizione tra quelli di risparmio e quelli di investimento.